herra forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um meðferð sakamála í frumvarpinu er lagt til að embætti héraðssaksóknara verði sett á stofn fyrsta janúar tvö þúsund og tíu í stað fyrsta janúar tvö þúsund og níu er frumvarpið liður í sparnaðaraðgerðum dóms og kirkjumálaráðuneytis fyrir árið tvö þúsund og níu lög um meðferð sakamála númer áttatíu og átta tvö þúsund og átta taka gildi

við stofnun embættisins félli til tímabundinn stofnkostnaður sem næmi um tíu milljónir króna gerði kostnaðarumsögnin þannig ráð fyrir að því að viðbótarútgjöld á ársgrundvelli næmi sjötíu og tvær milljónir króna í frumvarpi til fjárlaga fyrir árið tvö þúsund og níu er gert ráð fyrir þrjátíu og fimm milljónir króna fjárveitingu að auki fer nú fram endurskoðun á fjárlagafrumvarpinu með því markmiði að ná fram sparnaði á útgjöldum ríkisins í ljósi framangreinds legg ég til að frestað verði um eitt ár að setja embætti héraðssaksóknara á fót ákvæði laga um meðferð sakamála taki að öðru leyti gildi fyrsta janúar tvö